Nagyon sok politikát az elmúlt időszakban európai szintre emeltünk, az innovációt vagy a kisvállalkozás politikát. Ezért tagállami szinten jelentősen csökkentették a hozzárendelt forrásokat. El tudják Önök képzelni, hogy most európai szinten is megkurtítsuk ezeket a pénzeszközöket? Nemet mond erre az Európai Parlament. Hölgyeim és Uraim! A legnagyobb tartalék az iskolából friss, korszerű tudással kikerült fiatalok munkába állításában és a tudományos technológiai fejlődésen alapuló gazdaságfejlesztésen múlik. Ezt kell megtennünk. Ez az a vízió, amit kérünk Önöktől. Végül engedjék meg, hogy egy olyan ügyet is említsek, amiben Magyarországon egyetértünk, noha mi nagyon kevés ügyben értünk egyet. Abban, hogy a mali nemzetközi csapatot támogassuk, Magyarország minden pártja egyetért.